Kleine und mittlere Betriebe sind eine strategische, wichtige Entscheidung für die Bevölkerung, weil hier Wohlstand geschaffen wird.

Da hatten wir noch 450 Millionen zur Verfügung.

Man sieht, dass die SME Politik auf europäischer Ebene ernst genommen wird.

Ich bedanke mich auch bei der Kommissarin Bieńkowska, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist, für kleine und mittlere Betriebe einzutreten. Aber wir haben bewiesen, dass es möglich ist.